Infatti, la piattaforma dove pubblica da ormai otto anni le sue analisi, ha deciso di non permettergli più di pubblicare queste analisi perché vanno contro il governo francese.